Principiul a gândi mai întâi la scară mică, care stă la baza politicilor Comisiei Europene din domeniul antreprenoriatului, este unul important.

Cu toate acestea, în contextul crizei, accesul IMM urilor la împrumuturi este dificil, băncile considerându le entități riscante. Astfel, trebuie urmărită impulsionarea unor programe de garanții publice în statele membre și facilitarea accesului la garanțiile oferite de grupul Băncii Europene de Investiții pentru a ușura restricțiile de finanțare. Observăm, de asemenea, existența unor dificultăți de informare asupra condițiilor de alocare a fondurilor și, în anumite cazuri, chiar lipsa capacității administrative necesare la nivel local pentru intermedierea accesului la împrumuturi.

Totodată, Banca Europeană de Investiții, în calitatea sa de promotoare a politicilor europene, are datoria de a oferi asistență tehnică administrațiilor naționale și locale pentru a simplifica accesul întreprinzătorilor la finanțare.